herra forseti það er mér sérstök ánægja að fá að mæla fyrir frumvarpi til laga um friðlýsingu íslands fyrir kjarnorkuvopnum og banni við umferð kjarnorkuknúinna farartækja

ásamt háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni ástu ragnheiði jóhannesdóttur ellert b schram guðjóni a kristjánssyni höskuldi þórhallssyni kristni h gunnarssyni katrínu jakobsdóttur þórunni sveinbjarnardóttur álfheiði ingadóttur og helga hjörvar eins og hér kemur fram eru flutningsmenn úr öllum stjórnmálaflokkum nema sjálfstæðisflokki sem standa að þessu frumvarpi þetta er ekki í fyrsta skipti sem frumvarp þessarar gerðar er flutt á alþingi líklega er þetta í níunda sinn sem frumvarp þetta er flutt á alþingi en hefur aldrei svo langt komist til umfjöllunar í nefnd eftir

í nefnd hvað svo sem líður afdrifum þess á þessu löggjafarþingi það frumvarp sem hér er lagt fram gerir ráð fyrir því að ísland verði friðlýst svæði þar sem bannað er að koma fyrir staðsetja eða geyma flytja um eða meðhöndla á nokkurn annan hátt kjarnorkuvopn umferð kjarnorkuknúinna farartækja er bönnuð samkvæmt frumvarpinu á hinu friðlýsta svæði og sömu sögu er að segja um flutning eða losun kjarnakleyfra efna og kjarnorkuúrgangs markmið þessara laga er að gera allt íslenskt yfirráðasvæði kjarnorkuvopnalaust afla hinu friðlýsa svæði alþjóðlegrar viðurkenningar sem er að sjálfsögðu mikilvægt draga úr hættunni á kjarnorkuóhöppum á íslandi og í grennd við ísland og stuðla að afvopnun og friði af íslands hálfu í frumvarpinu er sömuleiðis skilgreint hugtakið kjarnorkuvopn eins og það er notað í frumvarpinu en það eru hvers kyns vopn eða sprengjur þar sem kjarnorka er leyst úr læðingi við notkun hvort sem það er samsett eða ósamsett að nokkru eða öllu leyti en það tekur hins vegar ekki til flutnings tækja eða útbúnaðar sem koma á sprengjum eða vopninu í skotmark tækið eða búnaðinn má skilja frá sprengjunni eða vopninu þörf er fyrir að ísland hafi frumkvæði að afvopnun og friðlýsingu fyrir kjarnorkuvopnin hefur því miður fremur aukist en hitt vegna atburða á alþjóðavettvangi það má meðal annars nefna áhuga á þróun kjarnorkuvopna í íra og norður kóreu og þá staðreynd að kjarnorkuveldin hunsa algerlega þau ákvæði samningsins um bann við frekari útbreiðslu kjarnorkuvopna en samningsins svonefnda sem skylda þau til kjarnorkuafvopnunar en um leið hefur brotthvarf bandaríska hersins og lokun herstöðvarinnar gert það að verkum að auðveldara ætti að vera að friðlýsa landið fyrir kjarnorkuvopnum það er von flutningsmanna að alþingi geti nú sameinast um að nýta þetta tækifæri og lögbinda þann yfirlýsta vilja stjórnvalda að ísland eigi engan þátt í þróun geymslu eða flutningi kjarnorkuvopna og stuðli þannig að friðvænlegri heimi yfirgnæfandi meiri hluti sveitarfélaga hér á landi hefur nú lýst því yfir að landsvæði þeirra skuli vera friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum af sjötíu og níu sveitarfélögum í landinu hafa sjötíu og fjögur þeirra nú þegar verið friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum eða níutíu og fjögur prósent og aðeins tæplega sautján þúsund manns búa utan friðlýsingar sem þýðir að níutíu og fimm prósent íslendinga eru í friðlýstum sveitarfélögum ætla má að þau sveitarfélög sem eftir standa en það eru reykjanesbær vogar sandgerði skútustaðahreppur og grímsnes og grafningshreppur hafi enn minni ástæður til að friðlýsa landsvæði sín búa þegar bandaríski herinn er farinn af landi brott þá er rétt að minna á að yfirlýsingar á sveitarstjórnarstigi hafa auðvitað ekkert lagagildi og almennt veikari stöðu en kjarnorkufriðlýsing landsins alls lofthelginnar og efnahagslögsögunnar sem með frumvarpinu yrðu bundin í lög ef samþykktir þessara sveitarfélaga má líta á sem afgerandi yfirlýsingu frá sveitarfélögum landsins um að friðlýsa beri landið allt og styrkja þannig ákvarðanir sveitarfélaganna eftir brottför hersins ætti ekkert að standa í vegi fyrir því að fyrirliggjandi vilji yfirgnæfandi meiri hluta sveitarstjórna verði lögfestur og gildi fyrir landið allt því fylgdi svo einnig að afla alþjóðlegrar viðurkenningar annarra ríkja og alþjóðasamtaka ekki síst kjarnorkuveldanna sjálfra á því að ísland sé kjarnorkuvopnalaust svæði nýjustu fréttir af friðlýsingu sveitarfélaga eru þær að reykjanesbær telur slíkt ekki vera á sínu forræði en í bókun bæjarráðs frá tíunda janúar tvö þúsund og átta segir meðal annars þar sem innan bæjarmarkanna er meðal annars flugvallarsvæði sem er á forræði utanríkisráðuneytisins reykjanesbær sem er langstærsta sveitarfélag af þeim fimm sem ekki er enn þegar friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum telur með öðrum orðum að utanríkisráðherra og ríkisstjórn verða að skera úr um friðlýsingu sveitarfélagsins þetta eykur enn á mikilvægi þess að alþingi taki málið fyrir eins og lagt er til í þessu frumvarpi þróun mála í friðlýsingu annarra landa hefur líka verið friðelskandi fólki mjög í hag undanfarin ár í reynd þarf að fara norður fyrir miðbaug til að finna land sem ekki hefur skrifað undir samning um friðlýsingu fyrir kjarnorkuvopnum mið og suður ameríka suðaustur asía eyjaálfa og eyjarnar í suður kyrrahafi og suðurskautslandið eru allt svæði sem hafa verið friðlýst fyrir kjarnorkuvopnum árið nítján hundruð níutíu og sex skrifuðu afríkuríkin öll undir samning um friðlýsingu álfunnar og tuttugu ríki álfunnar hafa staðfest samninginn þó enn vanti átta staðfestingar upp á að hann taki gildi svipað er uppi á teningnum í mið asíu þar sem þau ánægjulegu tíðindi áttu sér stað fyrir fáum árum að fimm lönd skrifað undir slíkan samning og tvö þeirra kirgistan og urbekirstan hafa þegar staðfest samninginn þá hafa mongólar tekið það upp á sitt einsdæmi að lýsa lýsa yfir friðlýsingu landsins fyrir kjarnorkuvopnum við talsverðan fögnuð annarra ríkja á vettvangi sameinuðu þjóðanna ísland hefur nú tækifæri til að fylgja til dæmis þessu ánægjulega fordæmi mongólíu á alþjóðavettvangi slík friðlýsing gæti þar að auki verið fyrsta skrefið í friðlýsingu norðurlanda sem lengi hefur verið á dagskrá friðarsinna en ekki hlotið brautargengi enn sem komið er mig langar virðulegur forseti að vísa og vitna meðal annars í dóm alþjóðadómstólsins í haag sem fjallar um beitingu kjarnorkuvopna og ógnun þess alþjóðadómstóllinn í haag komst að þeirri niðurstöðu að ekki aðeins breyti notkun kjarnorkuvopna gegn alþjóðalögum heldur líka það að ógna eða hóta því að beita þeim gegn öðru ríki rökstuðningur dómstólsins er sá að til þess að vopn gæti talist lögmætt verði beiting þess að geta beinst að hernaðarlegum skotmörkum eingöngu en ekki óbreyttum borgurum eðli kjarnorkuvopna sé hins vegar þannig að beiting þeirra muni ávallt bitna á óbreyttum borgurum auk þess sem þau hafa neikvæð umhverfisáhrif sem leiði til enn meiri skaða óbreyttra borgara sams konar rök eru færð á grundvelli þess að ávallt beri að virða hlutlaus svæði en kjarnorkuvopn séu þess eðlis að aldrei sé hægt að útiloka að beiting þeirra bitni eiga á íbúum og umhverfi hlutlausra svæða að lokum telur alþjóðadómstóllinn að þjóðum heims sé skylt að semja um algjöra kjarnorkuáætlun undir ströngu alþjóðlegu eftirliti það má að sjálfsögðu spyrja sig þeirrar spurningar hvaða gildi friðlýsing af því tagi sem hér er lagt til hafi og hvaða erindi hún eigi í samfélagsumræðuna í dag ég tel að þó að við íslendingar séum að glíma við margs konar vanda í okkar

þá breytir það ekki því að við þurfum líka að sinna margvíslegum öðrum málefnum

alþjóðamál samskipti okkar á þeim vettvangi skipta líka máli og eiga að sjálfsögðu skilið að fá umfjöllun og umræðu skemmst er að minnast atburða sunnar í atlantshafinu þar sem tveir kjarnorkuknúnir kafbátar frá bretlandi og frakklandi rákust þaðan og íslensk yfirvöld fengu ekki upplýsingar um þann atburð fyrr en mörgum vikum síðar og hefur utanríkisráðuneytið komið á framfæri mótmælum við sendiherra þessara ríkja hér á landi vegna þessa en þetta minnir okkur svo sannarlega á hvað við erum háð hreinu umhverfi í hafinu í kringum okkur þjóð sem byggir allt sitt á auðlindum sjávar á gríðarlega mikið undir því að ekki verði nein slys sem setja þær auðlindir og nýtingu þeirra í mikla hættu og það þarf ekki að spyrja að leikslokum ef kjarnorkuslys verður í hafsvæðunum í kringum ísland hvað þetta varðar þess vegna er þetta mikilvægt mál fyrir land og þjóð jafnvel á þeim tímum sem við búum við núna og kannski ekki hvað síst á tímum eins og vi a lifum um þessar mundir þegar við eigum vissulega undir högg að sækja í efnahagslegu tilliti og megum ekki við miklum áföllum í viðbót þess vegna held ég að það sé fullt tilefni að taka þessi mál til umræðu á vettvangi alþingis og í samfélaginu ég vænti þess að að lokinni þessari umræðu verði þessu frumvarpi vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar utanríkismálanefndar til umfjöllunar og miðað við þann breiða hóp sem stendur að flutningi þessa frumvarps fulltrúar úr öllum flokkum nema einum þá vonast ég til að málið fái góða og málefnalega umfjöllun og góðar viðtökur á vettvangi nefndarinnar og við getum unnið að því í sameiningu áfram að friðlýsa ísland fyrir kjarnorkuvopnum og koma á banni við umferð kjarnorkuknúinna farartækja